Consider că raportul în dezbatere este binevenit și se încadrează inițiativei generale a Parlamentului European pentru consolidarea aplicării drepturilor de proprietate intelectuală.

În primul rând, să se facă o diferențiere clară a impactului socio economic pe care îl poate avea încălcarea drepturilor de autor. Nu este acceptabil ca infracțiuni grave, cu un posibil impact major asupra sănătății și integrității individului, să fie incluse în aceeași categorie cu cele cu impact limitat, de natură economică. Și, nu în ultimul rând, să existe prevederea ca furnizorii de servicii de internet să nu fie trași la răspundere pentru acțiunile întreprinse de clienții lor și să nu fie obligați să desfășoare activități de monitorizare și filtrare a traficului din rețelele proprii.